Het is heel belangrijk dat wij er in deze wet voor zorgen dat met name de consumenten en het midden en kleinbedrijf beter en gemakkelijker gecompenseerd kunnen worden voor de schade die zij lijden door kartelvorming. Dat is eigenlijk de kern.

Ik ben tevreden over het resultaat.